Herr Präsident, Herr Kommissar, meine Kolleginnen und Kollegen! Arbeitnehmerfreizügigkeit, Niederlassungsfreiheit und Dienstleistungsfreiheit sind wichtige Säulen unseres Binnenmarkts. Allerdings dürfen diese kein Einfallstor für Sozialdumping sein. Dienstleister müssen das Recht des Staates, in dem sie arbeiten, respektieren. Deshalb muss auch das Ziellandprinzip konsequent umgesetzt werden. Dazu müssen auch alle Mitgliedstaaten ihre Hausaufgaben machen. Mein Heimatland Deutschland hat diese Hausaufgaben nicht gemacht, denn es fehlen ganz klare Rahmenbedingungen für faire Mobilität und soziale Sicherheit. Es fehlen in weiten Teilen verbindliche Lohnuntergrenzen, die Kontrolle von Schwarzarbeit ist ungenügend, und wir haben Scheinselbständigkeit als gängiges Mittel, Arbeitsrecht zu unterlaufen. Wir brauchen mein Kollege Geier hat es schon gesagt auch Beratungsstellen in unterschiedlichen Sprachen für entsandte Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer, nicht nur für Unternehmen. Damit die Dienstleistungsfreiheit auch ein Gewinn für die Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer wird, muss noch einiges an Hausaufgaben gemacht werden.